minn fékk frá bankanum sínum á dögunum þessi hafði tekið gengistryggt erlent lán og auðvitað hafði sínar ástæður fyrir því og auðvitað óx höfuðstóll þess láns eins og við þekkjum gríðarlega í kjölfar ófaranna í íslensku efnahagslífi auðvitað var ekkert gert í því margir sem báðu um aðgerðir til þess að koma til móts við vandræði þessa hóps sem hafði tekið gengistryggð erlend lán lítið var gert svo kom dómur hæstaréttar þessum vini mínum óx von í brjósti hélt að ástandið yrði skaplegra eftir það svo komu tilmæli frá seðlabankanum og fjármálaeftirlitinu um það hvernig skyldi bregðast við dómi hæstaréttar margir telja að væntanlegur dómur hæstaréttar um vaxtakjör verði í anda þessara tilmæla efni bréfsins var útreikningur á láninu í stuttu máli var það auðvitað bara blaut tuska vissulega lækkaði höfuðstóllinn en afborganirnar hækkuðu enn frekar og viðkomandi skuldar bankanum sem sagt hvað afborganir varðar fer þessi aðili úr öskunni í eldinn hann átti að borga hundrað níutíu þúsund krónur þegar hann tók lánið upphaflega gerði ráð fyrir vissulega miklum sveiflum og því núna eftir þetta dóm hæstaréttar og tilmælin er þetta komið upp í að ég held þrjú hundruð níutíu þúsund ég veit ekki alveg hvernig þessi aðili túlkar það þegar honum er sagt núna að kreppan sé búin ég held að hann telji svo ekki vera vegna þess að ef þetta er niðurstaðan er það enn ein birtingarmynd þess að við höfum í íslensku samfélagi frá því hrunið skall á ekki horfst í augu við það að kreppan sem við erum að glíma við er skuldakreppa vandinn sem við erum að glíma við er skuldavandi fyrst og fremst þetta hefur mér ekki fundist hæstvirt ríkisstjórn tekið alvarlega hafa ótal aðilar reynt að hugsa út fyrir rammann reynt að koma með tillögur að einhvers konar lausnum á þessu til þess að reyna að losa íslensk heimili nákvæmlega út úr þessum vanda annað hvort afborgunin sem er út úr korti eða ofvöxnum höfuðstól sem leiðir til skuldafangelsis það hefur verið reynt að opna augu hæstvirtrar ríkisstjórnar sem kallar sig velferðarstjórn fyrir því að nákvæmlega þetta er vandamálið á íslandi við þurfum að glíma við það og hún hefur ekki opnað augun við höfum í stjórnarandstöðunni tekið þátt í því að búa til einhvers konar spítala fyrir skuldugt fólk embætti umboðsmanns skuldara og svoleiðis til að hjálpa fólki sem er í verulegum vanda það er ekki til þess fallið að takast á við þetta höfuðatriði að vandamál íslensks samfélags er skuldavandi vandamál íslensks samfélags yfir höfuð er skuldavandi það þarf engan kjarneðlisfræðing til að sjá af hverju svo er við höfðum á löngu tímabili búið okkur til lánamarkað á íslandi sem var einstaklega slæmur í svona hruni þessi lánamarkaður verðtryggður leiddi til þess að byrðarnar sem urðu til í hruninu enduðu á herðum almennings þær eru þar enn þá kreppan var ekki hrun atvinnuvega til dæmis vissulega ofþaninn byggingariðnaður dróst verulega saman það var viðbúið en fiskstofnar hrundu ekki framleiðslugreinarnar hrundu ekki það var viðbúið að krónan mundi styrkja útflutningsgreinarnar og ferðamannaiðnaðinn þetta sáum við fyrir þess vegna kemur það ekkert sérstaklega á óvart að það sé framleiðsluaukning í íslensku samfélagi sérstaklega eftir dýfuna í kjölfar hrunsins það kemur ekkert á óvart heldur að verðbólgan hafi farið niður og gengið sé eitthvað að styrkjast við höfum reyndar gjaldeyrishöft það sem vantar í íslenskt samfélag er að skuldavandinn sé tekinn alvarlega það vantar viðurkenningu á því að vandi íslensks þjóðfélags er skuldakreppa ofvaxinn höfuðstóll og skuldafangelsi íslenskra heimila það er ekki fyrr en ríkisstjórnin áttar sig á þessu talar inn í þennan vanda tekst á við hann af